Aux États Unis, vous l'avez dit, la loi antiterroriste permet toujours la détention préventive illimitée et les procès devant les tribunaux militaires.

Ça doit servir d'exemple! On n'a pas tiré les conclusions de ces pratiques illégales sur le sol européen, et je crois que ça, c'est le travail de la Commission européenne, c'est le travail du Conseil. Nous devons tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé en termes de pratiques illégales et qui a conduit à l'ouverture de Guantánamo, en toute complicité avec les États européens.